In totaal ontvangen momenteel meer dan twaalfduizend van deze mensen in Nederland een uitkering en dat is een vertienvoudiging ten opzichte van een paar jaar geleden. Waarom is Nederland rijk geworden, was uw vraag? Nederland is rijk geworden dankzij werkende Nederlanders, Nederlanders die hun land op de kaart hebben gezet. Juist deze Nederlanders laat u nu in de steek door alleen maar over het effect van een arbeidsmigrant als individu te praten, maar het niet te hebben over de problemen die ik hier aankaart en die ook de wethouders in de grote steden zien, namelijk op het gebied van huisvesting, arbeidsmarkt, scholing en sociale zekerheid.